Guardando lo stato in cui versa l'Unione europea e in cui versano le economie dell'Unione europea, credo che si possa fare molto di più in termini di supporto della Banca europea per gli investimenti all'economia reale. Un primo tema che mi sta a cuore è quello della destinazione degli investimenti e dei paesi di destinazione degli investimenti e dei crediti della BEI.

La Turchia è un paese che ha beneficiato e continua a beneficiare di un'ingente quantità di crediti da parte della BEI, però purtroppo e se ne stanno accorgendo anche le istituzioni europee il regime turco non è compatibile con quelli che si definiscono i valori di democrazia, di trasparenza e di rispetto

I numeri della Turchia dovrebbero far riflettere. Dal 2000 la BEI ha erogato circa 30 miliardi di EUR in crediti a questo paese, e questo paese rimane uno dei maggiori beneficiari dei soldi e dei prestiti della BEI, molto al di sopra di alcuni paesi appartenenti all'Unione europea. Quindi, un primo punto fondamentale è riorientare i crediti verso paesi problematici e verso il mercato interno. Il ruolo della BEI deve essere quello di supportare, soprattutto in un momento di crisi, la domanda interna che è crollata e gli investimenti interni. Un altro tema molto importante è quello dei cosiddetti strumenti innovativi che abbiamo visto in questi ultimi due anni.

Anche qui necessitiamo di più trasparenza, necessitiamo di un lavoro migliore sul concetto e sul criterio di addizionalità, e questi strumenti devono essere più realistici anche nel supporto che danno. Moltiplicatori senza senso possono essere belli da dichiarare ai giornali, ma l'impatto in termini di investimenti e di lavoro purtroppo è di molto inferiore.